Okej, všeč mi je bil film Lucy. Všeč mi je bil, zato ke je tako znanstvena fantastika, majčkeno, nenavaden, ampak se zdi, kakor da bi se lahko zgodilo, in je tako zanimiv, zanimiva vsebina. Ja, film Lucy gre se za eno, žensko, v katero pač, to žensko ugrabijo in vanjo skrijejo, droge. Ta droga pa nanjo vpliva, ke se ji vrečka, se v njenem trebuhu pač poči in vpliva na to, kako ona dojema svet in se ful hitreje uči, ful hitreje zaznava stvari. in ona se iz tega uči in hoče pač stvari spremeniti v življenju in, hoče tudi drugim predati to znanje. Na koncu pa ona v bistvu pač, ni da umre, ampak, nekako ni več v taki človeški podobi. Okej, izletniški kraj. Ne vem, všeč mi je Obala, všeč mi je, ker je dosti oddaljena, lahko se ko se pač odpeljem tja, je tak izlet za cel dan. Okej je, ne vem, veliko znamenitosti. Meni je že všeč to, da pač se lahko greš kopat. ne vem. Turisti bi pa našli gotovo še kaj drugega. ja, od mene. Jaz moram iti najprej na avtocesto, se peljati ker ene dve uri. potem, ne vem, na Obalo bi se jaz odpeljala v Strunjan. Kar pomeni, da ko bi šla dol iz avtoceste, bi se še nekaj časa peljala po hitri cesti in potem sledila glavni cesti do Obale in se odpeljala do Strunjana. Všeč mi je poklic v gostinstvu. zato, ker v tem uživam. Imaš stik z, gosti, lahko se vedno kaj novega naučiš. Že pač kako ljudje gledajo na kakšno stvar, njihov vidik, s tem, ko se z njim pogovarjaš. pa všeč mi je delo s hrano. Tudi v kuhinji mi je všeč. Ja, v strežbi, to ljudje pač točijo pijače, pripravljajo tople napitke, hladne napitke in pa to strežejo ljudem. ko pridejo gostje, najprej goste pozdravijo, se malo z njimi pogovarjajo, vprašajo, kaj bi želeli, in potem jim to postrežejo. Če strežejo tudi hrano, potem pač naročijo hrano in jim prinesejo še to. Pa tudi pač na koncu še računanje, da ljudje plačajo. všeč mi je jed tortilja. zakaj? Ker je taka, ne vem, jed, ke je ne pripravljam vsak dan. Všeč mi je tudi za to, ker jo znam pripraviti, pa zaradi tega, ker je taka sočna. všeč mi je tudi to, da, ne vem, jo imajo radi tudi moji družinski člani in potem se imamo fino, kadar jemo. Se pravi, najprej vzamem tortiljo. Te ne naredim sama, pač pa vzamem kupljeno, jo namažem s paradižnikovo mezgo, gor posujem majčkeno naribanega sira, nacho sir pa koruzo. Potem si pripravim ostale sestavine, in sicer narežem piščanca, narežem zelenjavo, melancane, bučke, papriko. In potem to, narezano zelenjavo popečem, najprej piščanca in melancane, potem pa še ostalo. Dam v tortiljo in potem tortiljo še zapečem. Všeč mi je bila knjiga Harry Potter. Zakaj mi je bila všeč? Zato ker, je spet znanstvena fantastika, ampak je vseeno, dosti stvari iz realnega življenja in bi se lahko zgodilo. gre za knjigo o Harryju, in kako on doživlja življenje, dobi pismo, da je sprejet na Bradavičarko, na šolo za čarovnijo. In, potem sledi v bistvu njegovemu življenju, kaj se njemu dogaja in kako on rešuje težave in probleme. Ostal mi je v spominu, potres. Zaradi tega, ker se je zgodilo glih kakšen mesec nazaj. Ostal mi je pa v spominu zaradi tega, ker, je bil še kar močan potres in smo vsi čutili, kako se je to zgodilo, in je bilo pač precej nenavadno. Najbolj uporabno orodje se mi zdi, mogoče kladivo, ker ga dostikrat rabiš in je še kar uporabno. Najbolj všeč mi je pomlad, zaradi tega, ker pride po zimi in se vse topli, dan je daljši, ptički začnejo peti in pa rožice prav lepo cvetijo. slabe plati so, da je velikokrat slabo vreme, je zelo nepredvidljivo vreme in pa ni nujno, da je zmeraj toplo, lahko je tudi pač bolj mrzlo. Všeč mi je, hoditi v hribe, ali pa sprehode. všeč mi je zaradi tega, ker je sproščujoče, ne rabiš veliko razmišljati, lepo se lahko sprostiš in pa pozabiš na svoje skrbi. Slabe plati so, da se zmatraš. všeč mi je pes. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je lahko tvoj prijatelj, lahko ga kakšne trike naučiš, in pa ker lahko s tabo hodi, kamor želiš. Lahko na sprehode. Ja, lepo je treba skrbeti za domačo žival, ker pač je vseeno kot en dodaten družinski član. Mu moraš dajati za jesti, pozornost pa pač vse, kar je dobro za njegovo zdravje. ljudje ogrevajo svoje hiše precej različno. Pri nas doma imamo, centralno gretje, na olje. Pa dodatno še potem s, kaminom. Potem lahko tudi pač, ne vem, peč na sekance, na drva, kakorkoli, pač samo z eno pečjo oziroma nečim, da potem rata toplo. Vabilo. na dan, ne vem, četrti šesti, si vabljen na rojstnodnevno zabavo. dobimo se pri meni doma. Prinesi veliko dobre volje. Draga Neža, vse najboljše. Želim ti veliko zdravja, sreče predvsem pa lepih trenutkov.